Traktat lizboński zwiększa kompetencje Parlamentu Europejskiego, wymaga to określonych dostosowań. Chodzi między innymi o zidentyfikowanie w obecnych rozporządzeniach uprawnień wykonawczych i delegowanych przyznanych Komisji zgodnie z art.

Tak naprawdę, aby zobaczyć cały obraz reformy WPR, trzeba poznać kształt aktów delegowanych i wykonawczych, które Komisja ma przedstawić. Często diabeł tkwi w szczegółach.

Wreszcie chcę stwierdzić, że posłowie powinni być lepiej informowani i włączeni w proces negocjacji z Radą i Komisją.